Domnule președinte, acest raport reglementează chestiuni importante cu privire la modalitatea de aplicare, de implementare și de verificare a eficienței măsurilor luate în ceea ce privește obiectivul pieței comune. Aș vrea să spun că este foarte important să ne uităm la cum e transpusă legislația în statele membre în ceea ce privește reglementarea pieței comune, dar, de asemenea, sunt foarte importante normele interne de aplicare, pentru că de multe ori normele interne de aplicare a unei legi schimbă total legea, destinația legii, miezul legii și obiectivele legii. Este important circuitul documentelor, sunt importante felurile în care se iau decizii, câte persoane trebuie să semneze pentru o decizie.